Protestáns lelkészként, akik nem a keresztet, hanem a nyolcágú csillagot tartják a legfontosabb szimbólumuknak, engedjék meg, hogy hozzáfűzzek röviden ehhez a vitához valamit.

Mind a négy gyermekem katolikus gyerekekkel jár iskolába.

És itt szeretnék különbséget tenni engedjék meg, ez egy szakmai kérdés különbséget kell tenni a feszület és a kereszt között. Tudomásul kell venni, engem nem zavar, de van akit zavar a kereszt vagy a feszület, mert az inkvizíció keresztjét vagy feszületét látják. Én helyénvalónak látom azokban az országokban, ahol a katolikus hagyomány miatt így alakult ki, hogy ott legyen az iskolában a kereszt, főleg ha az egy egyházi iskola, de nem ezekről kellene vitatkoznia a Parlamentnek, hanem a szegénységről, hanem a gazdasági válságról, kelet európai felzárkózásról.

Meg kell nézni, hogy abban az olasz iskolában, aki tiltakozott, miért tiltakozott és ezt az egyedi esetet kellet volna kivizsgálni, nem pedig itt olyasmiről vitatkozni, ami már idejétmúlta dolog. És természetesem még egyszer hangsúlyozom, nincs semmi kifogásom a kereszt ellen, én is minden nap úgy élek, hogy előttem van a kereszt, engem nem zavar.